Ik loop hier al wat jaren mee in dit Parlement, langer dan u in elk geval, en ik heb altijd al gewezen op de dubieuze rol van Turkije als kandidaat lidstaat wat betreft het gezamenlijke Europese veiligheids en buitenlands beleid.